Il nostro dovere è quello di dare un seguito concreto alla preziosa attività di inchiesta portata avanti negli ultimi anni da giornalisti e ONG, svelando un inquietante sommerso fatto di corruzione, frodi, conflitti di interesse, evasione fiscale e pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato, e che fra le altre cose è costata la vita a Daphne Caruana Galizia. La libertà di informazione va tutelata con un forte senso di responsabilità e moralità, e dobbiamo sempre tenere presente che i passi in avanti che l'Europa compie verso una reale trasparenza della finanza non riguardano solo il mercato o le banche, ma prima di tutto la democrazia e i cittadini.